Bien sûr, les États Unis cherchent à se venger en l'emprisonnant à vie. Mais pourquoi les y aider? Or, Londres, toujours servile envers Washington, veut l'extrader en Suède, où deux jeunes femmes, qui sont entrées librement dans son lit dénudées, ont ensuite porté plainte pour viol afin d'assouvir leur dépit de ne pas être seules à bénéficier de ses faveurs. L'une se plaint d'absence ou de rupture de préservatif, l'autre dit avoir consenti au premier rapport sexuel de la nuit, mais moins au deuxième. C'est grotesque!

Voilà le procédé infâme de cette Europe qui se dit prête, comme hier ici, à accueillir tous les réfugiés du monde. Julian Assange est réfugié depuis un an à l'ambassade de l'Equateur. Londres doit le laisser partir librement. Assez d'hypocrisie!